die einen diplomatischen Besuch im Europäischen Parlament abhalten, deren Reden in der Regel ja dann hier nicht zur Diskussion stehen. Bei Herrn Staatspräsident Hollande war das anders. Sie sind ja Bürger eines Landes, Herr Audy, in dem der Staatspräsident nicht nur das repräsentative, sondern auch das politische Staatsoberhaupt ist. Das war der Grund, warum er hier vom Rednerpult aus geredet hat und anschließend vom Platz des Rates aus mit uns diskutiert